accompagner la transition écologique sur la base de ce qui a été conclu avec succès lors des accords de Paris. Toutefois, on constate aujourd'hui qu'un vent mauvais souffle à Washington, qui vise à remettre en cause ces accords au motif qu'on ne demanderait pas la même chose à un partenaire comme la Chine. Il appartient à l'Union européenne de redire haut et fort que cet accord est dans l'intérêt de tous et qu'il doit aujourd'hui être mis en œuvre.

d'agir dans leur propre intérêt avant d'agir dans l'intérêt de leur client, soient remis en cause par la nouvelle administration américaine.